virðulegi forseti eins og eða hefur komið í ágætri munnlegri skýrslu og í orðum þingmanna sem hér hafa talað þá er ljóst að málið er grafalvarlegt það er alvarlegt að því leytinu til að þarna hefur með einhverjum hætti tekist að koma fyrir hlut sem hefði getað verið hvernig hlutur sem er í rauninni í öðru lagi er líka alvarlegt að mínu viti hvernig haldið var á málinu í upphafi það er að við skulum þurfa að frétta það í dagblaði að þetta hafi gerst það er hins vegar eitthvað sem við lærum líka af það sem við þurfum hins vegar að bregðast við við þurfum að bregðast við þessu með einhverjum hætti og ég treysti því að forseti og forsætisnefnd geri það því að þegar svona lagað gerist kallar það á ýmsar spurningar og það kallar á vangaveltur og það hlýtur að kalla á viðbrögð og breytt vinnubrögð það hlýtur líka að kalla á það sem mér finnst eðlilegt að við óskum eftir þeim upplýsingum sem hægt er að fá um hvernig þetta var rannsakað við reynum að komast að því og fá þá skýrslu eða einhverja rannsókn gerða að minnsta kosti vantar okkur skýringar á því hvernig hlutirnir gátu gerst með þessum hætti ég segi það hreint út að það er með ólíkindum að þurfa að vera að ræða þetta okkur þarf kannski ekkert að bregða í rauninni eftir þær fréttir sem við höfum heyrt úr umheiminum og þekkjum um hvernig tölvukerfi eru umgengin og hvernig hægt er að komast inn í þau og þess háttar en þegar þetta er svona nálægt okkur þá hugsum við málið eðlilega með öðrum hætti því hljótum við að gera þá kröfu að það verði allt gert til þess að svona lagað gerist ekki aftur við hljótum líka að gera þá kröfu til okkar sjálfra líka að við höfum auga með því hvernig okkar vinnubrögð eru varðandi gögn og hvaða fólk við erum að fara með með okkur inn í byggingar og annað á vegum alþingis